Wir wissen alle, dass vielen Mitgliedstaaten in Hinkunft ein Arbeitskräftemangel droht, insbesondere ein Facharbeitermangel. Ich glaube, dass wir es mit dieser Richtlinie schaffen, auf der einen Seite bestimmte Anreize zu schaffen, dass diejenigen kommen, die in den Mitgliedstaaten tatsächlich benötigt werden und daher auch Arbeit werden finden können, und dass auf der anderen Seite eine Kontrolle stattfindet und damit auch der legale Zugang gesteuert wird.

Das sind Regelungen, die letzten Endes dazu führen sollten, dass innerhalb von vier Monaten eine klare Entscheidung getroffen wird, ob eine drittstaatenangehörige Person in die Union, in eine bestimmte Stadt zuwandern darf oder nicht. Damit fängt man zwei Fliegen auf einen Schlag Arbeitskräfte werden gesucht, und wir erhalten sie auf legalem Weg, und Illegalität wird bekämpft.